Nous aurions voulu retrouver cette indignation lorsque, le 21 juillet, vous acceptiez les conditions que les banques vous dictaient pour le deuxième plan d'aide à la Grèce. Nous aurions voulu retrouver cette indignation, lorsque vous adoptiez de nouvelles règles pour les banques.

Quand allez vous imposer aux banques la séparation des banques casino d'avec les banques qui, réellement, financent l'économie.

Je ne vois pas là de quoi être rempli de joie. Je ne vois pas là, en tout cas, le signe d'une véritable indignation vis à vis de ceux qui sont en train de mettre l'Europe à feu et à sang.